Natuurlijk was en is er een overwinnaar Rusland.

Een belangrijke politieke les van het Tagliavini rapport voor de Europese Unie is derhalve Kiev metterdaad bij te staan in de verdediging van de nationale onafhankelijkheid tegen welke buur dan ook.